frú forseti þessi þingsályktunartillaga er flutt af okkur alþingismönnum sem eigum sæti í vestnorræna ráðinu ásamt mér háttvirtir þingmenn anna kristín gunnarsdóttir hjálmar árnason sigurrós þorgrímsdóttir guðrún ögmundsdóttir og sigurjón þórðarson þessi tillaga er flutt á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins frá í sumar svohljóðandi vestnorræna ráðið skorar á ríkisstjórnir íslands færeyja og grænlands að auka og efla samvinnu og upplýsingamiðlun í baráttunni gegn reykingum skorað er á löndin að halda ráðstefnu fyrir vestnorrænar heilbrigðisstéttir um málið eins og við vitum eru reykingar eitt erfiðasta heilsuvandamál sem nú er við að kljást á norðurlöndum og einnig á vestur norðurlöndum eins og kunnugt er valda reykingar mörgum sjúkdómum og leiða í versta falli til ótímabærs dauða á vesturlöndum er eining um að brýna nauðsyn beri til að berjast gegn reykingum og til að ná því fram meðal annars með því að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að reykja og reyna að fá fólk sem þegar reykir til að hækka það tekst aðeins með markvissum aðgerðum tækist að draga úr fjölda þeirra sem reykja mun draga úr sjúkdómum sem tengjast reykingum langlífi verður meira og heilsa betri við bætist efnahagslegur ávinningur bæði fyrir vestur norðurlönd og vestnorræn heimili það verður efnahagslegur ávinningur fyrir löndin að færri hafa þörf fyrir meðferð vegna sjúkdóma sem tengjast reykingum og sparnaður fyrir heimilin að sjálfsögðu mjög verulegur ef menn hætta að reykja eins og margsinnis hefur verið sýnt fram á með mjög táknrænum hætti vestur norðurlönd hafa lengi haft það fyrir góðri og víðtækri samvinnu við leggjum áherslu á að löndin sameinist í þessari baráttu og miðli hvert öðru reynslu sinni og baráttuaðferðum eins og ég sagði áður eru reykingar mikið vandamál í þessum löndum þremur færeyjum íslandi og grænlandi á heilbrigðisráðstefnu hvert norræna ráðsins fyrir árið tvö þúsund og þrjú kom fram að reykingar eru eitt mesta heilsuvandamálið á grænlandi þær eru of útbreiddar í færeyjum og á íslandi hér hefur tekist á síðustu tuttugu árum að draga nokkuð úr reykingum árið nítján hundruð áttatíu og fimm reyktu fjörutíu prósent íslendinga á aldrinum átján til sextíu og níu ára en árið tvö þúsund og fimm var hlutfallið komið niður í tuttugu og eitt prósent sem er verulegur ávinningur beitt hefur verið upplýsingaherferð um reykingar og afleiðingum þeirra þar sem fléttað hefur verið saman jákvæðum reyklausum fyrirmyndum og vítum til varnaðar auk þess sem reykingar hafa verið bannaðar á mörgum opinberum stöðum til dæmis í öllum opinberum byggingum hvert norræna ráðið skorar á heilbrigðisráðherra vestur norðurlanda að auka og efla samstarf sitt í baráttunni gegn reykingum bæði með því að skiptast á upplýsingum og miðla af reynslu sinni ráðið hvetur til þess að gerð verði grein fyrir því hvaða aðferðir hafa skilað bestum árangri í baráttunni gegn reykingum enn fremur hvatt til þess að lengi þrjú haldi námstefnu eða ráðstefnu með fólki úr heilbrigðisstéttum sem vinnur við varnir gegn reykingum þar sem það deili með sér reynslu læri hvert af annars baráttuaðferðum og miðli upplýsingum frú